Według organizacji monitorujących przypadki prześladowań religijnych codziennie ponad 200 milionów chrześcijan zagrożonych jest prześladowaniami. W ostatnich dwóch latach zginęło, w co trudno uwierzyć, ponad 170 tysięcy osób tylko dlatego, że byli chrześcijanami. Tak podają dane organizacji monitorujących prześladowania chrześcijan. Liczby te stawiają chrześcijan właśnie na pierwszym miejscu pod względem prześladowań religijnych i my o tym fakcie powinniśmy tu w Parlamencie pamiętać. Szczególnie napięta sytuacja panuje w znacznej części krajów islamskich, w których chrześcijan traktuje się jako obywateli drugiej kategorii. Europa, nie tylko z uwagi na swoje chrześcijańskie korzenie, nie może tolerować dłużej takiej sytuacji, w której giną niewinni ludzie tylko dlatego, że są wyznawcami takiej, a nie innej religii.

Kwestia prześladowań chrześcijan musi stać się argumentem we wzajemnych negocjacjach i relacjach między Wspólnotą Europejską, a krajami, w których dochodzi do takich jaskrawych i strasznych wydarzeń.